Trotzdem ist es immer noch günstiger und gesünder, sich mit Grundnahrungsmitteln zu ernähren. Deshalb sollte man in jedem Fall in der Ausbildung auch lernen, damit umzugehen, dass man aus einer Kartoffel, dass man aus einer Möhre ein ganz gesundes Essen machen kann.